Madame la Présidente, une immense vague de protestations et d'inquiétude se lève à propos des libertés en Iran. Nous voulons apporter notre soutien à tous ces démocrates qui veulent que le mot justice ait un sens. Nous condamnons avec vigueur l'arrestation et la condamnation de Zahra Bahrami. Nous condamnons avec vigueur l'arrestation et la condamnation à la lapidation de Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Nous voulons insister sur la nécessité, pour tous les États, de s'en tenir aux valeurs et aux principes de laïcité, d'éviter toute confusion entre l'État et la religion entraînant un amalgame inadmissible et liberticide entre péché et délit. Nous voulons réaffirmer notre soutien à l'abolition de la peine de mort dans tous les pays et demandons en conséquence aux instances judiciaires iraniennes d'instaurer un moratoire sur la peine capitale, d'interdire sans ambiguïté les exécutions pour adultère et d'abolir l'usage de la torture, conformément au droit international.